Úgy látja, hogy elég körültekintő, és jó felkészülést biztosít nemcsak magára a trialógusra, hanem a későbbiekben az egész költségvetési folyamatra. A Regionális Fejlesztési Bizottság számára természetesen a legfontosabb a kohéziós politikának a finanszírozása, és figyelmeztetünk arra, hogy a hétéves ciklus természetes folyamán most eljutottunk abba a fázisba, amikor a tagállamok egyre nagyobb és nagyobb összegeket hívnak le, vagy próbálnak lehívni és tudnak elkölteni

Tehát ez is mutatja a felgyorsulást, aminek persze belső okai is vannak, de a többi tagállamban is megfigyelhető ez a jelenség.